Hvala. Jaz bi vas samo opozorila na petinsedemdeseti člen: Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči; in bi vas tudi prosila, da če nekdo žali, tudi če je naš poslanec, da ga opozorite ali pa mu odvzamete besedo, ne pa da potem nekdo komentira: Saj ste vi tudi tako govorili. Jaz ne dovolim, da me žali, in mi govori, da sovražim ne vem koga in tako naprej.